Ich möchte an dieser Stelle der Kommission, dem Rat und den Kolleginnen und Kollegen Schattenberichterstattern herzlich dafür danken, dass wir in erster Lesung gemeinsam einen Kompromiss gefunden haben, den wir heute präsentieren und gemeinsam verabschieden werden. Ich möchte Sie auf einen Änderungsantrag hinweisen, den ich Sie bitte, zu unterstützen Ein Europäisches Jahr braucht auch eine gewisse Öffentlichkeit, dafür brauchen wir auch ein wenig Geld und dazu haben wir auch für eine Budgetlinie gekämpft, damit ein gewisser Betrag vorhanden ist, um in der Öffentlichkeit das Thema der Solidarität der Generationen, das Thema des aktiven Alterns auch zu präsentieren.